Mes ir vėl svarstome padėtį Ukrainoje, nes būti akli ir kurti tam, kas vyksta mūsų kaimyninėje šalyje, mes jau negalime.

Prireikė Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo ir Euromaidano, SOS signalų iš Ukrainos, aukų, kad visa Europos Sąjunga ir mes, Europos Parlamentas, visiškai suvoktume ir Rusijos politikos bei tikslų esmę, ir Ukrainos ekonominės padėties sudėtingumą, ir tą aukštą kainą, kurią Rytų europiečiams tenka sumokėti už suartėjimą su Europos Sąjunga, demokratiniu pasauliu. Šiame kontekste Rusijos ir ES strateginės partnerystės, kuri grindžiama bendromis vertybėmis, lozungas skamba kaip pasityčiojimas. Jei ES ir Rusija siektų strateginės partnerystės, nebūtų prireikę Euromaidano, o Ukrainos motinoms apverkti savo žuvusių vaikų.